Vreau să încep prin a sublinia că am susținut întotdeauna aderarea Serbiei. Cred cu tărie că întreg procesul de aderare la Uniune este în favoarea cetățenilor acestei țări, ce sunt finalmente principalii beneficiari ai reformelor politice și economice pe care le implică respectarea criteriilor de la Copenhaga. Aderarea înseamnă însă respectarea integrală a acestor criterii, inclusiv criteriul esențial al protecției persoanelor aparținând minorităților.

Accesul la educație, la serviciul religios și la mass media în limba română, utilizarea limbii române în administrația locală, toate acestea continuă să fie problematice, iar acțiunile de intimidare la adresa etnicilor români din Valea Timocului continuă și ele. Aceste elemente nu sunt noi și au fost evocate în repetate rânduri, numai că, în ciuda asigurărilor autorităților sârbe, inclusiv în dezbaterile din Parlamentul nostru, implementarea standardelor europene în materie de protecție a minorităților naționale e încă deficitară. Mai mult chiar, în ciuda angajamentelor asumate de Serbia înainte de reuniunea Consiliului European din luna martie, când a fost semnat protocolul Comisiei mixte cu România privind minoritățile naționale, există semnale că implementarea acestor norme nu e o prioritate pentru Serbia. Vreau să salut prin urmare decizia Comisiei Europene de a monitoriza implementarea legislației în materie de minorități din Serbia. Sper că acest lucru va conduce în sfârșit la schimbări concrete în situația minorității române, ceea ce nu va face decât să accelereze parcursul european al Serbiei.